J'ai cru comprendre que le commissaire disait, au contraire, qu'il regrettait cette décision et allait faire en sorte que les dossiers qui seraient limites puissent être étudiés avec les critères en vigueur, mais en tenant compte de cette situation de crise dont il a dit me semble t il qu'elle allait se poursuivre et qu'elle allait continuer à affecter le chômage malheureusement. C'est pour cela que je disais, tout à l'heure, que j'étais totalement d'accord avec l'analyse du commissaire et de la rapporteure sur ces questions, et que cette décision du Conseil donnait un très mauvais signal quant à l'image de l'Europe dans une période difficile pour les travailleurs.